Besonders problematisch ist die Situation in der Südost Türkei, wo seit Ende 2015 bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. Noch vor zwei Jahren setzten viele Menschen innerhalb und außerhalb der Türkei große Hoffnung auf den Friedensprozess zwischen Erdoğan und der PKK.

Es gab grausame Folgen Tote und Verletzte, viele Menschenleben, zerstörte Städte, geraubte Lebensgrundlagen, und jetzt wie als Hohn die Absetzung der gewählten Vertreter, Bürgermeister und Lokalpolitiker in der Region. Ich habe das Gespräch mit einem Bürgermeister von Suruç vom November letzten Jahres in Erinnerung, der auch abgesetzt wurde, und der bei diesem Gespräch mir gegenüber betonte, wie wichtig ihm der Friedensprozess in der Türkei ist. Ich hoffe, dass wir hier wieder ansetzen können.